frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn birkir jón jónsson guðmundur steingrímsson gunnar bragi sveinsson höskuldur þórhallsson sigmundur davíð gunnlaugsson sigurður ingi jóhannsson siv friðleifsdóttir og vigdís hauksdóttir frumvarp þetta var áður lagt fram á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi það var sextugustu og önnur mál en var ekki afgreitt út úr viðskiptanefnd við meðferð nefndarinnar á málinu bárust umsagnir frá hagstofu íslands landssamtökum lífeyrissjóða íbúðalánasjóði hagsmunasamtökum heimilanna viðskiptaráði íslands fjármálaeftirlitinu og vr síðar í málinu mun ég víkja að þessum umsögnum sem bárust frá þessum aðilum verðtrygging hefur verið á inn og útlánum á íslandi

bent hefur verið á að þessi verðbólga hefði mátt rekja til þess að bandaríkin hófu að prenta peninga í gríð og erg til þess að lækka rekstrarhallann á ríkissjóði hjá sér í framhaldi af víetnam stríðinu og olíukreppunni en á sama tíma og síðan í framhaldinu þegar verðbólga fór að lækka af miklum krafti í heiminum þá héldum við áfram og það sama gerðist hér en við héldum áfram að verðtryggja skuldbindingar hér á íslandi verðtrygging fjárskuldbindinga hefur verið gagnrýnd harkalega og bent á að ósanngjarnt sé að fjármálastofnanir krefjist verðtryggingar breytilegra vaxta og veðs á jafnvel eina og sama láninu og velti þannig allri áhættu við lánveitingu á skuldarann gallar verðtryggingar komu sannarlega í ljós við það mikla verðbólguskot sem varð á síðasta ári við hrun íslensks efnahagslífs höfuðstóll verðtryggðra lána hækkar á ári um tuttugu til tuttugu og fimm prósenta hækkun höfuðstóls bættist þar við hraðvaxandi atvinnuleysi minnkandi kaupmátt hækkandi vöruverð og lækkandi fasteignaverð og jók þannig mjög byrðar íslensks almennings í hinum vestræna heimi þekkist ekki viðlíka tenging lána við vísitölu og má einna helst finna svipaða stöðu í ríkjum eins og brasilíu chile og ísrael í skýrslu sem tryggvi þór herbertsson vann fyrri landssamtök lífeyrissjóða árið tvö þúsund og fjögur í starfi sínu sem forstöðumaður hagfræðistofnunar háskóla íslands kom fram að verðtrygging er almennt ekki notuð við lánveitingar lánastofnana til heimila í ríkjum o e c d í o e c d ríkjum hefur verðtrygging einskorðast við ríkisskuldabréf og þekkist hún í átta ríkjum o e c d ástralíu bretlandi danmörku írlandi íslandi kanada nýja sjálandi og svíþjóð hlutfall útgáfu verðtryggðra ríkisskuldabréfa var hins vegar lang hæst hér á landi eða um áttatíu og sex prósent en um fjögur til átján prósent í þeim löndum sem ég nefndi hér áðan hér á landi hafa verið tekin skref til þess að draga úr verðtryggingu einkum á skuldbindingum til skemmri tíma meðal annars var gert óheimilt að verðtryggja styttri innlán en til þriggja ára og styttri útlána en til fimm ára áhrifin af þessum breytingum

b s r b að þetta sé kallað að hafa belti og axlabönd fyrir þann sem lánar og þetta fyrirkomulag hefur reynst lánardrottnum mjög vel þannig hafa lánveitendur ekki þurft að hafa sérstakar áhyggjur af verðbólgunni það hefur bara verið vandamál lántakenda þar til núna hins vegar upp á síðkastið hefur borið á verulegum efasemdum um að svona kerfi gangi til langframa hvað þá eins og ástandið er um þessar mundir það er nefnilega þannig að það er ekki lengur endilega öruggt að lána á þennan máta þessir miklu efnahagsörðugleikar sem við erum að fást við hér gerir það að verkum að fólk mun og er að gefast upp og þegar áhvílandi skuldir vegna húsnæðis eru orðnar meiri en söluverðmæti og þar á ofan ekki einu sinni mögulegt að selja eins og við erum að sjá núna á fasteignamarkaði tekjurnar eru að minnka eða snarlækka vegna atvinnumissis þá hreinlega gefast margir upp það er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir að slíkt gerist þannig að fólk geti halda fólki halda í vonina og gefa einhvers staðar eftir síðan við þessar aðstæður má líka hafa miklar efasemdir um að verðtrygging verndi eigendur sparifjár eins og til er ætlast í skýrslunni sem landssamtök lífeyrissjóða segir með leyfi forseta tæplega þrír fjórðu hlutar útlána til einstaklinga bera fasta vexti sem skýrist einkum af því að húsnæðislán íbúðalánasjóðs sem bera fasta vexti eru um sextíu prósent af verðtryggðum útlánum einstaklinga verðtryggð lán til fyrirtækja skiptast hins vegar nokkurn veginn jafnt á milli fastvaxtalána og lána sem bera breytilega vexti almennt er viðskiptunum ekki frjálst að velja á milli fastra og breytilegra vaxta eins og ég benti hérna á áður þá hefur samningsstaða skuldara og lánardrottna ekki verið jöfn og það hefur lítið frelsi til samninga rök á móti verðtryggingu og þá sérstaklega þá lána eru einna helst þau að áhættu vegna veðskulda og lánasamninga er komið á skuldarann skuldurum hefur reynst erfitt að gera fjárhagsáætlun vegna þessara sjálfvirku hækkunar á höfuðstól lána jafnvel vegna þátta sem íslendingar sjálfir hafa haft lítil sem engin áhrif á svo sem verðhækkanir erlendis á eldsneyti verðtrygging dró einnig mjög úr áhrifum stýrivaxta

verðbólguna ég mætti jafnvel halda því fram að það hafi að einhverju leyti verið andstætt lánastofnana að draga úr verðbólgu einmitt vegna verðtryggingarinnar það hefur líka verið gagnrýnt hvernig vísitala neysluverðs sem við byggjum verðtrygginguna á hvernig hún hefur verið reiknuð ég hef sjálf sagt í blaðagreinum og í ræðum

vísitala neysluverðs eins og hún er reiknuð hún byggir á þriggja ára gömlum neyslugrunni að meðaltali og

tólf ég held að okkur geti öllum verið það ljóst að neysla landsmanna hafi gjörbreyst frá því sem áður var og núverandi vísitölugrunnur er reistur á

þá er einmitt farið í gegnum hvers konar skekkjur eru mögulegar í útreikningum á verðlagsvísitölunni það er talað um úrtaksskekkjur mæliskekkjur úrvinnsluskekkjur aðferðaskekkjur það er bent síðan á skekkjur vegna gæða breytinga sem sagt breyting á gæðum vöru og þjónustu þegar verðbreytingar eru metnar getur verðbólga þannig verið of eða vanmetin það eru líka eins og ég nefndi hérna áðan þessar skekkjur vegna svokallaðs staðkvæmni þannig að ef innkaupavenjur heimila breytast mjög skarpt þannig að verslað er til dæmis meira mæli þar sem verð er lágt en úrtak verslana hélst óbreytt hins vegar veit ég til þess að ég er hér ekki að gagnrýna það hvernig hagstofan hefur unnið sínar mælingar ég held að hún hafi lagt einmitt mikið á sig við það að tryggja að þetta mælitæki reynist eins vel og það mögulega getur en þeir lentu held ég skilst mér eftir frétt sem ég las til dæmis í vandræðum með það að mæla verð á verðbreytingar á nýjum bílum það var svo sem til nýir bílar hérna í landinu en salan á þeim hefur algjörlega hrunið þannig að þá fóru þeir að taka inn þá frekar verðbreytingar á notuðum bílum í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að hámarkshækkun á vísitölu neysluverðs á ári verði fjögur prósent þar með er ábyrgðin á því að halda verðbólgunni í skefjum og áhættunni við lántökur skipt á milli lánveitenda og lántaka í annarri grein frumvarpsins er lagt til að ríkissjóður og ríkisstofnanir á vegum ríkisins gefi ekki út verðtryggð ríkisskuldabréf nema í undantekningartilfellum og það skal rökstyðja það sérstaklega mikilvægt er að ríkisvaldið sjálft taki frumkvæði að því að draga úr notkun verðtryggingar í íslensku samfélagi og því er þessi viðbót lögð til í algjörum undantekningartilfellum væri þeim þaðheimilt en þá yrði að gera grein fyrir forsendu fyrir útgáfu þeirra opinberlega í þriðju greinar frumvarpsins þar sem við lítum á að þetta sé raunar eða okkar innlegg í þá umræðu sem þarf að fara fram um það hvernig við getum afnumið verðtryggingu er lagt til að við lögin bætist bráðabirgðaákvæði sem felur í sér að skipuð verði nefnd til að leita frekari leiða til að afnema sem fyrst verðtryggingu þá varanlega

undir forustu jóhönnu sigurðardóttur hæstvirtur forsætisráðherra hafa áður lagt fram þingsályktunartillögu um að viðskiptaráðherra skipi nefnd til að leita leiða til að afnema verðtrygging fjárskuldbindinga í áföngum nýmælið í þessu hins vegar er það að í stað þess að alþingi feli viðskiptaráðherra að skipa nefnd er nefndin skipuð af alþing viðskiptanefnd er falið að vinna frekar úr tillögu nefndarinnar og legg ég fram nauðsynlegar lagabreytingar til að afnema verðtryggingu fjárskuldbindinga enn frekar en lagt er til í þessu frumvarpi í fjórða grein frumvarpsins er síðan lagt til að lögin öðlist gildi við samþykkt frumvarpsins á alþingi og skulu þau einnig eiga við um þá samninga sem hafa orðið til fyrir gildistöku þeirra eins og getið er um í inngangi ræðu minnar bárust viðskiptanefnd umsagnir frá nokkrum aðilum við umfjöllun þingsins á viðskiptanefndar á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi þær voru frá hagstofu íslands íbúðalánasjóði og þar á meðal þeir sem tóku ekki afstöðu til málsins voru hagstofa íslands íbúðalánasjóður og fjármálaeftirlitið en umsagnar hagsmunasamtaka heimilanna viðskiptaráðs íslands og vr voru frekar frá því að vera tiltölulega jákvæðar yfir í að vera mjög jákvæðar en landssamtök lífeyrissjóða lögðust eindregið gegn frumvarpinu í umsögn sinni viðskiptaráð íslands var tiltölulega jákvætt í umsögn sinni en benti á að betur mætti reifa afleiðingar frumvarpsins fyrir stóra markaðsaðila svo sem lífeyrissjóðina og íbúðalánasjóð ráðið taldi því mikilvægt að stíga varlega til jarðar og nefnd líkt og lögð er til í þriðju greinar frumvarpsins væri fara skrefið í rétta átt til að draga úr verðbólgu og áhrifum hennar á fyrirtækin og heimilin í landinu vr fagnaði viðleitninni í frumvarpinu en taldi það ekki ganga nógu langt bentu þeir á að draga þyrfti úr vaxtaáhrifum verðtryggingar svo sem með því að takmarka hve oft verðbætur á lán og sparifé reiknast á ársgrundvelli vænlegast væri að þeirra mati að hækkun eða lækkun höfuðstóls yrði aðeins reiknuð á tólf mánaða fresti í umsögnum var talið að betra gæti einnig verið að setja þak á leyfilega raunávöxtunarkröfu og verðtryggðar fjárskuldbindingar bæru fasta vexti vr taldi einnig vænlegra til árangurs að takmarka möguleika einkaaðila til útgáfu á verðtryggðum skuldabréfum frekar en ríkissjóðs og ríkisstofnana um þriðju greinar frumvarpsins benti vr á að æskilegt væri að setja tímatakmörk á starfstíma nefndarinnar og hvenær henni bæri að skila niðurstöðum og tillögum af þessum ábendingum var það einmitt varðandi þriðju grein málsins sem voru gerðar breytingar á efni frumvarpsins í umsögn hagsmunasamtaka heimilanna var lögð áhersla á að samhliða þaki hámarkshækkun verðtryggingar á ársgrundvelli yrði einnig sett þak á nafnvexti verðtryggðra veðlána þar sem hætta væri á að lánveitendur mundu sækja sér tapaða ávöxtun í formi hækkaðra

með því yrðu send skýr skilaboð til lántakenda um að fjögur prósent hámarkið yrði aðeins fyrsta skref í því að afnema verðtrygginguna á lánum ég vildi þá aðeins bæta hérna við eins og það komu hérna ábendingar um að mætti reifa betur hugsanlega áhrif frumvarpsins á lífeyrissjóðina sem þessir stóru markaðsaðilar sem var talað um það er nú þannig að fimmtíu til sextíu prósent af eigum þeirra eru í verðtryggðum lánum og þar af um fimm til fimmtán prósent í íbúðalánum sjóðsfélaga skuldbindingar lífeyrissjóðanna eru hins vegar í verðtryggðum greiðslum vegna örorku eða ellilífeyris þetta skapar vissulega vanda sem bætist ofan á tap sjóðanna í ýmsum öðrum fjárfestingum nýverið en eins og ég hef áður farið í gegnum og við þekkjum öll þá er ekki hægt að halda áfram eins og það hafi ekkert gerst það sem ég nefndi hversu umdeildur útreikningur verðtryggingarinnar eða verðlagsvísitölunnar og þessar miklu líkur á því eins og við höfum margrætt við framsóknarmenn á einnig greiðsluvilja og hættu á greiðslufalli lána kallar á endurskoðun og það getur náttúrlega ekki verið réttlætanlegt að verðtryggð lán verði þetta eina haldreipi eða eina von lífeyrissjóðanna í þessum mjög svo breytta heimi sem við búum í þar sem nánast allar aðrar fjárfestingar hafa beðið ákveðið skipbrot ég vil jafnframt benda á að eins og kemur síðan fram í grein sem ég er að vitna hérna til frá einari árnasyni hagfræðingi b s r b þá bendir hann á að það er mjög algengt að íbúðalán í danmörku beri í kringum þrjú og hálft prósent vexti án verðtryggingar og það er oft hámark á þessum vöxtum sem eru í kringum fimm prósent hann leggur áherslu á að það sé mjög mikilvægt að leita sáttar í þjóðfélaginu og að breyta áherslunum hann bendir líka á að það sem verðtryggingin var hugsuð til þess að leysa ákveðinn trúverðugleika á vanda sem við eigum við að fást við varðandi krónuna þá leysist vandi ekkert bara með því ef ísland gengur í evrópusambandið það dugar bara ekki það eitt heldur þarf miklu miklu meira til í þessum athugasemdum sem ég minntist á hérna í umsögn frá landssamtökum lífeyrissjóða þá bentu þeir á að fjögur prósent þakið einmitt á hámarkshækkun verðtryggingar á ársgrundvelli samkvæmt annarri grein frumvarpsins mundi setja markmið hugsanlega um langtíma raunávöxtun sjóðanna í uppnám ef verðbólga færi umfram nefnd fjögurra prósenta mörk það eru auknar lýkur þar með að skerða þyrfti lífeyrisgreiðslur ef svo færi jafnframt að skýra yrði hvort þakið ætti aðeins við lánasamninga frá því frumvarpið tæki gildi eða öll verðtryggð skuldabréf vísuðu landssamtökin til þess að slík ráðstöfun gæti hugsanlega gengið gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar um verndun eignarréttar og sjónarmiðum um afturvirkni laga þrátt fyrir mjög margar og áhugaverðar og góðar ábendingar frá umsagnaraðilum er frumvarpið flutt nánast efnislega óbreytt frá síðasta löggjafarþingi ekki gafst tækifæri til efnislegrar umfjöllunar um málið í viðskiptanefnd því telja flutningsmenn eðlilegast að alþingi fái tækifæri til að fjalla um og ræða um tillögur í frumvarpinu og ábendingar umsagnaraðila í samhengi hins vegar gerum við athugasemd við ábendingar landssamtaka lífeyrissjóða um gildistökugrein frumvarpsins og ákvæði í frumvarpinu gangi gegn ákvæðum stjórnarskrár um verndun eignarréttar með sömu rökum mætti hugsanlega segja að mikil verðbólga og háar verðbætur gangi á eignarrétt lántakanda og brjóti stjórnarskrá þegar eignarhlutur þeirra minnkar vegna mikillar verðbólgu og hækkunar verðtryggðra lána markmiðið með þessu frumvarpi er það að það verði sameiginlegir hagsmunir sameiginlegt markmið allra íslendinga að það sé lág verðbólga í landinu þannig ættu hagsmunir lífeyrissjóðanna og ríkisvaldsins að fara saman með hagsmunum íslenskra heimila og fyrirtækja að berjast gegn verðbólgu svo sem með því að draga úr fjárfestingum sínum þegar þannig stendur á það er sannfæring mín og trú að svo hafi ekki verið undanfarin ár það er nefnilega þannig líka ef maður veltir líka aðeins fyrir sér þessu hugtaki verðtrygging þá er þetta náttúrlega spurning um að tryggja ákveðið verð ákveðið verðmæti og tryggingafræðin segja það að þær auki tryggingar í sjálfu sér geta aukið áhættusækni hjá þeim sem eru tryggðir þetta höfum við séð til dæmis í rannsóknum á innstæðutryggingum það er talað um það að bankar hugsanlega séu áhættusæknari vegna þess að það eru innstæðutryggingar og það er raunar verið að umbuna frekar þeim sem eru mjög áhættusæknir en þeim sem eru íhaldssamir með innstæðutryggingum við getum líka bara tekið sem dæmi um það að við segjum að við ætlum að tryggja hundrað prósent eða hundrað og tíu prósent allt sem gerist ef það verður jarðskjálfti hvort fólk er þá ekki líklegra til þess að byggja upp þar sem er hætta á jarðskjálfta en ella dæmi um þetta er líka það að fólk virðist stundum vera óvarkárara með brunatryggingu gagnvart eldi og þetta tel ég að endurspeglist að vissu leyti varðandi verðtrygginguna að við erum búin að vera með hana og hún átti að tryggja okkur gegn áhrifum verðbólgunnar átti að tryggja spariféð en skaðaði okkur á endanum vegna þess að það varð allt of mikil áhættusækni í kerfinu og það voru ekki sameiginlegir hagsmunir hjá öllum aðilum á markaði að tryggja það að það væri lág verðbólga hér í landinu og lítil þensla í grein í fréttablaðinu fyrir nokkru skrifaði michael hudson hagfræðingur með leyfi forseta í gegnum söguna hafa skuldugar þjóðir oftast farið þá leið að losa sig við skuldina með hjálp verðbólgu það er borga skuldina með ódýrum peningum ríkisstjórnin prenta peninga og viðhalda fjárlagahalla til þess að hækka verðlag og þannig meira fjármagn í boði en vöruframboð óbreytt þessi verðbólga og gengisfall minnkar skuldabyrðina svo framarlega sem laun og aðrar tekjur hækka samhliða ísland hefur hins vegar snúið þessari lausn á hvolf í stað þess að auðvelda hina hefðbundnu skuldaleiðréttingu hefur verið sköpuð paradís lánardrottna og hina sígildu flóttaleið skuldsettra þjóða lokað

lánardrottna sem stóreykur tekjur meira af lánastarfsemi á kostnað launa og tekna af raunverulegri atvinnustarfsemi ég held að það skipti máli að við íhugum aðeins hvað hann er að segja hér ég er ekkert að mæla með því að ríkisstjórnin fari í það að prenta peninga og reyna að koma verðbólgunni af stað en við hins vegar horfum fram á mikinn skuldavanda hjá íslensku þjóðarbúinu

vegna þess að við búum við það við búum við verðtrygginguna þannig að það skaðar okkur með því ef verðbólga fer á stað hins vegar þarf náttúrlega að finna þessi balance við getum ekki skaðað sparifjáreigendur og við getum heldur ekki skaðað þá sem hafa tekið lánin þannig að við verðum að finna og ég vona svo sannarlega í meðförum viðskiptanefndar að við förum í gegnum þessar tillögur og aðrar tillögur sem umsagnaraðilar hafa bent hérna á og jafnvel fleiri tillögur sem aðrir gætu komið með í þessa vinnu það gladdi mig líka mjög þegar ég sat hérna nýlega á borgarafundi í iðnó með hæstvirtum félagsmálaráðherra árna páli árnasyni þar sem hann tók mjög skýrt fram á þeim fundi að hann vildi leita allra leiða til þess að afnema verðtrygginguna það sama hins vegar tel ég að hafi líka verið skoðað af hæstvirtum forsætisráðherra það var nú eitt af því sem hún gerði eftir hrunið var að setja á stofn nefnd þar sem meðal annars gylfi arnbjörnsson og þorkell helgason sátu í til þess að leita leiða hvernig væri hægt að aðstoða þau heimili og fyrirtæki sem hefðu orðið fyrir þessum miklu hækkunum á verðbótum í framhaldi af hruninu því miður fréttist nú lítið af niðurstöðum úr þeirri nefnd hvað varðar afnám verðtryggingar heldur kom hins vegar fram ný vísitala svokölluð greiðslujöfnunarvísitala út úr þeirri vinnu þar sem ég tel að hugmyndin sé raunar að skipta út einu gölluðu mælitæki fyrir annað og bætt raunar stöðuna ekki mikið en hins vegar verð ég samt að segja að ég trúi því að hæstvirtur félagsmálaráðherra hafi meint þetta að hann vilji leita allra leiða til þess að losa um verðtrygginguna ég vona svo sannarlega að það sama gildi um hæstvirtan forsætisráðherra og að við getum unnið þetta mál vel inni í viðskiptanefnd og vonandi að við sjáum þetta koma hérna út úr nefndinni með nefndaráliti til annars og þriðju umræðu og jafnvel afgreiðslu hér á þinginu að lokinni umræðu þá mundi ég vilja vísa málinu til viðskiptanefndar að lokinni umræðu hér í þingsal og